Pane předsedající, velmi podporuji tuto zprávu Evropského parlamentu z vlastního podnětu a jsem toho názoru, že je nadále nutné v tomto důležitém a zároveň velmi úspěšném programu pokračovat. Hnací silou v boji proti násilí páchanému na ženách a dětech jsou malé nevládní organizace, které však často mívají problémy s financováním projektů zaměřených na boj proti násilí. Důležité je, aby obětem byla v této těžké životní situaci poskytnuta profesionální péče. Jsem proto toho názoru, že takovéto nevládní organizace musí mít přístup k menším, ale jasně cíleným grantům.

Na tomto místě bych chtěla hlavně zmínit rovnoměrné rozdělení programů napříč členskými státy, snížení administrativní zátěže, zjednodušení podávání žádostí o finanční podporu a financování vnitrostátních projektů, do nichž jsou zapojeny právě tyto malé neziskové organizace.